nú er komið að lokum þessa vorþings þingstörfin hafa verið átakamikil enda erfið ágreiningsefni til umræðu það hefur því talsvert gengið á og reynt á þolrifin í okkur öllum ég treysti því þó að alþingismenn gangi úr húsi í góðri sátt ég vil líka segja að ég er afar þakklát bæði formönnum flokkanna og þingflokkanna fyrir mjög gott samstarf síðustu dagana þrátt fyrir djúpstæðan ágreining í ýmsum málum hafa allir lagst á eitt til þess að þingstörfum gæti lokið fyrir sumarhlé alþingis með eðlilegum hætti ég vil einnig færa öðrum þingmönnum sem komu að lausn þessara mála þakkir fyrir það er hins vegar mikið umhugsunarefni hvernig þingstörfunum hefur undið fram hér síðustu vikurnar mikilvægt er því að þingmenn hugleiði þessa stöðu og stöðu alþingis almennt og komi til þings að nýju með þann ásetning að koma málum hér í betra horf það er okkar sem hér störfum að finna lausn á þessum vanda ég fagna því að okkur tókst að gera nauðsynlegar lagfæringar á þingsköpum það er ágætur áfangi að sinni en okkar bíður en stærra verkefni þegar í haust er varðar starfshætti okkar ég vil við þetta tækifæri þakka þingskapanefnd kærlega fyrir hennar störf sérstaklega formanni hennar árna þór sigurðssyni fyrir góða forustu í starfi nefndarinnar við væntum þess öll að sjá enn frekari afrakstur af starfi nefndarinnar á næsta þingi ég vil greina þingmönnum frá því að áttunda júlí næstkomandi eru liðin níutíu ár frá því að kona var fyrst kosin til setu á alþingi en það var ingibjörg h bjarnason skólastjóri kvennaskólans af því tilefni hyggst ég bjóða öllum konum sem tekið hafa sæti á alþingi

nítjánda júní dagur sem senn er á enda runninn er líka annar mikilvægur dagur í sögu kvenna því að nítjánda júní nítján hundruð og fimmtán fengu íslenskar konur kosningarrétt og kjörgengi til alþingis um leið og ég óska öllum konum til hamingju með daginn vil ég skýra frá því að í undirbúningi er að minnast þessara tímamóta á veglegan hátt eftir þrjú ár á hundrað ára afmæli kosningarréttar kvenna árið tvö þúsund og fimmtán við lok þinghaldsins vil ég þakka öllum þingmönnum fyrir samstarfið á þessu þingi ég færi varaforsetum sérstakar þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins svo og formönnum þingflokka fyrir gott samstarf á þessu þingi skrifstofustjóra og starfsfólki alþingis þakka ég góða og mikla aðstoð og mikið og mjög gott starf og ágæta samvinnu í hvívetna ég óska utanbæjarmönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og vænti þess að við hittumst öll heil á nýju þingi